Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was wir hier gerade abliefern, bietet ja sicher großen Unterhaltungswert für das oben anwesende Publikum. Aber über die Farben Weiß und Blau zu streiten, ist nun mal mit Sicherheit kein großer politischer Inhalt.

Ich finde es spannend, wenn auf der einen Seite immer wieder die Schwarz Weiß Diskussionen hochgezogen werden da sind diejenigen, die das Geld aus dem Fenster werfen wollen, und die anderen sind diejenigen, die gutes Sparen für gut heißen. Wir waren schon mal so weit, dass wir sagten, wir haben unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Problemen, auf die unterschiedlich reagiert werden muss.

Ja, dann nehmen wir den doch jetzt mal ernst! Dann nehmen wir diesen Troika Bericht zum Anlass, um für die Zukunft festzulegen Jawohl, wir brauchen Haushaltskonsolidierung mit Augenmaß in den Ländern, aber die Betonung legen wir künftig auf das Augenmaß!

Und wir nehmen es ernst mit Strukturreformen in diesen Ländern und geben diesen drei Punkten gleichermaßen das Gewicht, das sie verdienen, und nicht einseitig ein Gewicht auf einen Punkt, wo mittlerweile sogar der International Währungsfonds erkannt hat, dass es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war. Lassen Sie uns unabhängig vom Europawahlkampf differenziert über diese Dinge diskutieren! Die Länder haben es verdient!